Esto es lo que marca el próximo marco financiero plurianual cuando materializamos en prácticas y recursos todos los discursos que estamos oyendo por parte de la Comisión y el Consejo. Estas son sus prioridades y sus miedos, a día de hoy. El MFP debería ser un plan a medio plazo, un plan que sirviera para afianzar las líneas políticas y los principios que queremos defender —que a mi juicio deberían ser la igualdad, la justicia social, la lucha contra el cambio climático o la cohesión interna— y esto solo se puede conseguir con un marco flexible y no poniendo techo a los recursos propios y a los gastos,

Ustedes saben que el 1,08 de la Comisión o el 1,3 del Parlamento Europeo de la Renta Nacional Bruta no es suficiente y que, en un presupuesto, por lo general debería rondar el 8 para evitar las desigualdades un presupuesto —el de la Unión Europea— que debería crecer y debería ser complementario a los presupuestos nacionales y corregido, por supuesto, por la renta per cápita de cada Estado miembro. Evidentemente, no se trata solo de tener más recursos, sino de gastarlos mejor y de que las decisiones sean más democráticas y, por tanto, que miren hacia el futuro de todos y todas.